Warum, habe ich gefragt. Und ich denke, da muss man über den Widerstand sprechen. Er kommt von den so aktiven Lobbyisten der deutschen Kreditwirtschaft mit ihrem Positionspapier, das uns vorgelegt wurde.

Er kommt vom Zentrum für Europäische Politik mit dessen Positionspapier.

Und auch im Rat und in den anderen an der Entscheidungsfindung beteiligten Institutionen, gerade der Kommission, was eben genau dazu führt, dass wir da nicht vorankommen, wo wir vorankommen wollen. Er wird ergänzt durch das Positionspapier des European Parliamentary Financial Services Forum und die Stellungnahme des Deutschen Aktieninstituts, des Bundesverbandes der deutschen Industrie und des Verbandes der deutschen Treasurer, die allesamt sehr viel Geld investieren, damit möglichst vieles so bleibt, wie es war, und eben genau dort nicht angesetzt wird, wo man gesagt hat,

Das ist bedauerlich. Wir werden noch mehr solche Verordnungen bekommen.

Notwendig wäre nicht nur eine Kontrolle der Ratingagenturen, sondern eine viel stärkere Kontrolle der Lobbyisten.